Podľa informácie od európskych diplomatov komisár Michel pri žiadnej príležitosti nespomenul ľudské práva ani spomínané

Pre kubánske opozičné rádiá sa pán Michel vyjadril, že dátum bola úradnícka chyba a nevedel, že Damas de Blanco sa s ním chceli stretnúť. Musím povedať, že aj podpredseda Európskeho parlamentu, Martinéz, ktorý bol oficiálnou súčasťou delegácie za Európsky parlament, sa rovnako s opozíciou nestretol, ale stretol sa s rodinami kubánskych špiónov, ktorí boli zatknutí v USA. Martinéz sa tým postaral o to, že Castrov režim využil jeho návštevu a stretnutia, ktoré absolvoval, na mediálne zakrytie aktivít Damas de Blanco týkajúcich sa spomínaného 6. výročia, keďže médiá boli plné návštevy komisára a tohto stretnutia.